h. es gibt eine ganz breite Übereinstimmung hier im Haus, dass dieser Erdgipfel nächstes Jahr in Brasilien ein Erfolg werden muss.

Wenn man sieht, was in den 20 Jahren passiert ist, dann gab es sicherlich viel Engagement, das muss man sagen. Es hat sich auch einiges getan. Aber die Trends, die Megatrends gehen immer noch in die falsche Richtung. Wenn wir uns die Ökonomie anschauen heute Morgen haben wir viel darüber diskutiert dann sehen wir, dass sich neben der Realwirtschaft eine Finanzwirtschaft gebildet hat, die viel mächtiger ist als die traditionelle Wirtschaft, und dass die Spekulation in der Finanzwirtschaft auch die Realwirtschaft bedroht und damit ganze Länder, ganze Regionen, viele, viele Menschen. Wenn man sich auf dem sozialen Sektor die Entwicklung der letzten 20 Jahre ansieht, dann gibt es unermesslichen Reichtum und leider auch unermessliche Armut. Die Kluft zwischen Arm und Reich ist weiter auseinandergegangen. Wenn wir zum Gebiet der Ökologie kommen, dann müssen wir feststellen Der ökologische Fußabdruck der Menschheit auf diesem Planeten Erde ist und bleibt nach wie vor negativ. Wir haben in den 20 Jahren enorme Flächen an Wäldern abgeholzt. Wir haben die Meere überfischt.

Da muss eine Wende kommen.

Wir brauchen einen neuen politischen Willen, ein neues Engagement. Und wir brauchen auch eine Agenda mit konkreten Vorschlägen. Notwendig das wird erkannt ist die bessere Integration dieser drei Pfeiler Ökonomie, Ökologie und soziale Entwicklung.

Das Parlament hat hier viele Vorschläge gemacht, was notwendig wäre die Schaffung der richtigen Rahmenbedingungen, Regulierung, aber auch marktgängige Instrumente, die helfen, in den Ökonomien unserer Länder auch Privatkapital zu engagieren, dann das Management des Naturkapitals, um Übernutzung zu verhindern und einzugreifen, wenn Ökosysteme übergenutzt werden. Wir haben auch die Bilanzierung dessen, was wir tun, in dem, was wir Bruttoinlandsprodukt nennen, das BIP. Wir wissen, dass das BIP nicht mehr ausreicht, weil es nicht die ganze Wahrheit sagt über unsere Aktivitäten in ökologischer und sozialer Hinsicht. Deshalb meinen wir Das Leitmotiv für die nächsten Jahre, für dieses Jahrzehnt muss eine nachhaltige Wirtschaft sein, eine Wirtschaft, die kohlenstoffarm ist, die ressourceneffizient ist. Wir wissen, dass es auf der Welt keinen gerechten Zugang zu den Ressourcen gibt. Wir sehen, dass große Ländereien aufgekauft werden und in etlichen Ländern, auch in Afrika, die Gefahr besteht, dass die Menschen ihre Nahrungsmittel nicht mehr erzeugen können, weil es einen Landraub gibt. Das ist ein Phänomen, dem wir uns widmen müssen. Wir sehen, dass es nicht überall einen Zugang zu Energie gibt. Zwei Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu geordneter und regelmäßiger Energie ein Riesennachteil für Entwicklung. Auch der Zugang zu Wasser ist weitläufig in der Welt nicht gleichmäßig verteilt. Ich will nur diese drei nennen. Es gibt auch noch andere Barrieren, wo Menschen einfach keinen Zugang zu den Ressourcen haben, weil sie arm sind, weil sie nicht privilegiert oder unterprivilegiert sind und dergleichen mehr. Wir brauchen für eine nachhaltige Entwicklung auch eine Verlagerung der Steuerlast, die wir von den Menschen einfordern. Heute liegt der Großteil der Steuerlast auf der Arbeit, die verrichtet wird, und es ist klar Die Steuerlast muss reduziert werden, von der Arbeit auf den Naturverbrauch, auf den Energieverbrauch.

Die Zivilgesellschaft ist eine ganz wichtige Ressource. Die Menschen müssen mitmachen, und wir müssen sie einbinden. Der Staat hat seine Aufgabe, aber die Privatwirtschaft hat auch ihre Aufgabe. Wir müssen den privaten Sektor noch mehr dazu bringen, das Wissen, das Know how für die Nachhaltigkeit einzusetzen. Auf der globalen Ebene brauchen wir schlichtweg eine bessere governance wie man sagt, eine bessere Struktur, um diese ökologischen und Nachhaltigkeitstrends zu organisieren.

Die Antwort ist klar Nein. Wir brauchen bessere Strukturen auf globaler Ebene. Wir im Parlament hoffen, dass die EU mit einer Stimme spricht. Wir werden mit einer Delegation in Durban sein, und wir werden unterstützen, dass Europa hier wirklich eine Zielmarke setzt, dass wir Vorreiter sind eine Agenda 2020 für eine nachhaltige Entwicklung auf diesem Planeten Erde.